Salut propunerea de decizie a Consiliului privind Programul cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear și îl felicit pe dl raportor Březina. Având în vedere posibilul impact transfrontalier al incidentelor nucleare, sporirea siguranței nucleare și, după caz, aspectele privind securitatea trebuie să constituie o prioritate.

Consider că este esențial ca în cadrul Comunității să se mențină un nivel înalt de calificare și condiții de muncă adecvate în domeniul nuclear. O atenție deosebită trebuie acordată inițiativelor care însoțesc activitățile principale de cercetare nucleară, îndeosebi cu privire la investițiile în capitalul uman și în condițiile de lucru adecvate și la acțiuni care vizează abordarea riscului de deficit de competențe în următorii ani. Statele membre trebuie să revizuiască calificările profesionale, formarea și competențele în domeniul nuclear în cadrul Uniunii, astfel încât să confere o imagine de ansamblu a situației actuale și să permită identificarea și aplicarea soluțiilor adecvate. De asemenea, este necesar un sprijin continuu pentru păstrarea și formarea profesională a personalului, acesta fiind necesar pentru a menține independența nucleară a Uniunii și un nivel constant de furnizare și îmbunătățire a siguranței nucleare. Este esențial să se mențină expertiza în Uniune, în ceea ce privește protecția împotriva radiațiilor și dezasamblarea instalațiilor nucleare, întrucât energia nucleară va juca un rol cheie în mixul energetic al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește dezafectarea și gestionarea pe termen lung a deșeurilor. La dezafectarea sistemelor caduce ar trebui acordată o atenție deosebită deșeurilor nucleare, cu durată lungă de viață.